Der Gipfel im Juni muss sich erneut mit dem Vertrag von Lissabon beschäftigen hoffentlich zum letzten Mal, bevor er in Kraft tritt. Ich wünsche Ihnen, Herr Vondra, morgen im tschechischen Senat alles Gute, dass das gut geht und wir dann nur noch die Volksabstimmung in Irland haben.

Vielleicht können Sie etwas dazu sagen, wie dieses Paket für Juni geschnürt wird. Zweitens, Herr Kommissionspräsident, interessiert uns natürlich die Neuwahl des neuen Kommissionspräsidenten.